Mais ce dont personne ne parle, c'est que la faillite de Thomas Cook a été souhaitée par des fonds spéculatifs.

Mais, selon le professeur en économie, Frédéric Vrins, il y a encore plus grave. Je cite une entreprise pourrait donc tomber en faillite simplement parce qu'un détenteur de CDS intente une action en justice pour faire capoter le plan de sauvetage. L'affaire Thomas Cook est donc bien un nouveau scandale financier international. C'est la raison pour laquelle nous devons faire face à ce système financier devenu complètement fou et le combattre avec détermination.